Frau Präsidentin! Die Staats und Regierungschefs wollten unseren kritischen Nachfragen von heute offenbar zuvorkommen. Auf dem Gipfel am Sonntag haben sie unterstrichen, dass ein ambitioniertes europäisches Semester ganz in ihrem Sinne ist. Auch von Lehren aus der Vergangenheit war bereits die Rede. Die ersten Erkenntnisse aus dem laufenden Semester sind meiner Ansicht nach ernüchternd. Es bestätigen sich die Erfahrungen, die wir als Europäisches Parlament schon bei der Anwendung des bisherigen Stabilitäts und Wachstumspakts machen mussten. Eine Selbstkontrolle des Rates funktioniert nicht. Sie hat nie funktioniert und sie wird auch nie funktionieren. Dabei wäre gerade jetzt die Zeit, um große, öffentliche Lippenbekenntnisse in wertvolle, präventive Haushaltspolitik und Koordinierung und damit eben auch schwarz auf weiß umzusetzen. Letztlich kommen wir wieder zum gleichen Schluss Wir dürfen uns auf der Stärkung des Stabilitäts und Wachstumspakts nicht ausruhen. Die Gemeinschaftsmethode muss ohne Zweifel weiter gestärkt werden. Wir Parlamentarier sollten auf mehr Transparenz und auf einem offenen Diskurs beharren, zum jährlichen Wachstumsbericht, zu den Kommissionsempfehlungen und zur Anwendung durch die Mitgliedstaaten. Die große Hoffnung liegt aber zu Recht nach wie vor auf der Kommission. Daher meine Forderung Lassen Sie uns gemeinsam das Verbesserungspotenzial ausschöpfen, denn allein die Schaffung eines neuen Instruments bringt noch keinen Fortschritt.